Während Energiearmut rund 54 Millionen EU Bürger betrifft, verhindern auf der anderen Seite einige unserer Politiken und Maßnahmen, dass wir den Zielen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wirklich konsequent folgen. Greifende Maßnahmen in den Bereichen nachhaltige Energie und Klimawandel sind aber dringend erforderlich, das wissen wir alle abgesehen von unserem Kollegen Korwin Mikke. Mehr als je zuvor sehen wir uns mit all den negativen Auswirkungen unserer vergangenen Entscheidungen konfrontiert.

Vor diesem Hintergrund möchte ich die Kommission ermutigen, folgende Aufforderung an die Regierungen der Mitgliedstaaten zu richten Subventionen für fossile Brennstoffe müssen schnellstmöglich abgeschafft werden.